Daarom denk ik dat wij ook in Europees verband een initiatief moeten nemen, collega's. Economische groei, betere opleiding, meer jobs. Uiteraard zijn we daar helemaal voor, maar het duidelijk dat dit niet volstaat en dat we een specifiek beleid tegen armoede nodig hebben. Het is trouwens het is hier al gezegd een van de vlaggenschepen, een van de prioriteiten van onze nieuwe 2020 strategie. Waarover gaat het concreet?

Daarom, beste collega's, Voorzitter, denk ik dat we ook in Europees verband actie moeten ondernemen voor dat minimuminkomen. Geen instrument het is ook al gezegd door mevrouw Bastos dat in de Europese Unie overal op een identieke manier moet worden ingevuld. Er moet voldoende ruimte zijn voor de lidstaten om een eigen specifieke oplossing te kiezen. Maar we moeten wel de druk blijven opvoeren om te vermijden dat kwetsbaren in de kou blijven staan. Daarom vragen we uitdrukkelijk dat er in alle landen van de Europese Unie een stelsel komt voor een gegarandeerd minimuminkomen. Dat zou een belangrijk signaal zijn van hoop voor alle zwakkeren in Europa, die vandaag getroffen worden door armoede en door sociale uitsluiting.